A 18 év alatti korosztályok alultápláltsága bizony olyan szégyen, amiről Európában nem, vagy nagyon keveset beszéltünk, és nem is szívesen beszélünk.

Nem érdekli őket, hogy ki tag, ki nem tag Európában, nem érdekli, hogy van e növekedés, vagy nincs, de még az sem, hogy esetleg mekkora ostobaságokat mond egyik másik képviselő.

Amit javaslok Önnek próbáljon segítségünkre lenni, és vállaljunk fel egy olyan közös európai projektet, aminek az a neve No tax on food.